Monsieur le Président, je dois dire que je suis assez surpris de voir la Géorgie au programme aujourd'hui.

Mais un chèque en blanc à cet oligarque qui se lance en politique, cela me semble beaucoup plus dangereux.